Az egyedülálló anyák helyzete gyakorlatilag a gyerekszegénységgel függ össze, és ez a jelentésnek a lényege. Minden harmadik gyerek szegénységben él, vagy a szegénység kockázatával él ott, ahol csak egyedül neveli az anya a gyerekeket, és innen kezdve a foglalkoztatottság, a családi élet és a munka világa összeegyeztetése az nemcsak az életminőség javításáról szól, hanem egyszerűen életkérdés. Hogyha ezen a téren nem tudunk határozott lépéseket tenni, akkor nemhogy a 2020 as stratégia foglalkoztatási céljait nem fogjuk elérni, hanem ezeket a gyerekeket akik az egyedülálló anyák nevelésében részesülnek ezeket egyszerűen a szegénység csapdájában hagyjuk. Én úgy gondolom, hogy határozott lépésekre van szükség, hogy ezen a problémán túllépjünk.